Het paard van Troje komt uit Ankara. De deal met Erdogan werkt nauwelijks. Slechts een paar honderd vluchtelingen zijn nu in Europa en er zijn inmiddels maar een paar honderd terug in Turkije. Ondertussen groeit de vluchtelingenstroom uit Italië met het uur! Absurd is bovendien dat de Turken is toegezegd dat ze visumvrij mogen reizen naar de Europese Unie en concreet uitzicht hebben op toetreding!

Overigens, wat dat visumvrij reizen betreft, heeft het team Juncker Timmermans mijn vertrouwen verloren.

Het voorzitterschap en de Commissie moeten hun huiswerk beter doen.